Esto es lo que están reclamando los profesionales y las profesionales de la sanidad pública en muchas comunidades autónomas de España es el caso de Madrid, Valencia y Cataluña, cuyos Gobiernos regionales quieren privatizar uno de los sistemas de sanidad pública más eficientes y más reconocidos del conjunto de los sistemas de la Unión Europea y del mundo. Se quiere convertir a la sanidad en un negocio y eso redunda inmediatamente en los usuarios y los pacientes, que están padeciendo ya valga la redundancia un deterioro sensible de la asistencia sanitaria. Creo que la Unión Europea no debería mirar para otro lado, y deberíamos instar a que se pare, de una vez por todas, la conversión de la sanidad pública en un negocio de unos pocos.